herra forseti á þingskjali sjötíu og átta er fyrirspurn til hæstvirts umhverfisráðherra um mengunarmælingar við þingvallavatn og eins og þar kemur fram er verið að vísa í úrskurð umhverfisráðuneytis þar sem gerð var krafa um að vegagerðin mæli hefjist og í fimm ár eftir að þeim lýkur það er spurt hvort mælingar séu hafnar hvernig og hvar þær fari fram og hvort fyrirhugað sé að mæla styrk köfnunarefnissambanda í andrúmslofti í nágrenni við ólafsdrátt eða aðra þekkta hrygningarstaði í þingvallavatni sem eru sérlega viðkvæmir fyrir breytingum á næringarbúskap ég legg þessa fyrirspurn fram vegna þess að það hafa verið uppi efasemdir um að skilyrðum

úrskurði sínum tíunda maí tvö þúsund og sjö segir í úrskurðinum segir með leyfi forseta ráðuneytið fellst á að aukning á umferðarmagni á svæðinu það er við þingvallavatn muni hugsanlega geta leitt til aukningar í loftaðborinni köfnunarefnismengun í þingvallavatni í ljósi hás verndargildis þingvallavatns og lífríkis þess telur ráðuneytið rétt að framkvæmdaraðila verði skylt að

efasemdirnar sem uppi hafa verið varðandi framkvæmd þessa skilyrðis ráðuneytisins eru tvenns konar annars vegar um það hvaða aðferðum er beitt og því spyr ég um það og hins vegar vegna staðsetningarinnar sem mælingarnar eiga að fara fram á en það mun vera við mjóanes sem til að mynda er í sex kílómetra fjarlægð frá ólafsdrætti sem nefndur er í fyrirspurninni mig langar til þess að vekja athygli á því að þetta mál er angi af þeim áhyggjum sem vatnalíffræðingar undir forustu péturs m jónassonar hafa sett fram um það hvaða áhrif aukin niturákoma hafi á þingvallavatn og benda á að það geti breyst úr tæru fjallavatni í grængruggugan poll og því miður virðast nýjar rannsóknir frá náttúrustofu kópavogs staðfesta að það hafi orðið verulegar breytingar á gagnsæi í vatninu á síðastliðnum tuttugu og fimm árum